Správy Európske komisie o vykonávaní rámcového rozhodnutia konštatujú viacero problémov komplikujúcich fungovanie tohto systému. Preto bude potrebné, aby Komisia pripravila súbor legislatívnych opatrení eliminujúcich zistené nedostatky uplatňovania európskeho zatykača v praxi.